Les Occidentaux poursuivent la stratégie pro islamiste, qui consiste à jouer la carte de l'islamisme sunnite pour endiguer la Russie et le nationalisme arabe. Vous êtes plus soucieux de vous en prendre systématiquement à la Russie que de lutter contre le terrorisme islamique, que vous encouragez.